virðulegi forseti þetta er tillaga til þingsályktunar flutt af mér og háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni háttvirtum þingmanni guðmundi steingrímssyni og háttvirtum þingmanni birgittu jónsdóttur þetta er einföld tillaga sem lýtur að því að alþingi beini því til hæstvirtrar mennta og menningarmálaráðherra að leggja fram sóknaráætlun skapandi greina til þriggja ára í framhaldi af fjárfestingaráætlun frá árinu tvö þúsund og tólf og byggi á þeirri stefnu sem lagður var grunnur að í skýrslunni skapandi greinar sýn til framtíðar frá árinu tvö þúsund og tólf í greinargerð förum við ágætlega yfir þetta en það var mikið verk unnið í því á síðasta kjörtímabili að skoða möguleika nýrra atvinnugreina á íslandi ein þeirra atvinnugreina hefur gengið undir samheitinu skapandi greinar það er atvinnugreinar sem byggja á listum og menningarstarfi en skapa hins vegar líka fjölmörg önnur störf nægir þar bara að nefna kvikmyndagerðina sem er nú líklega umfangsmesta skapandi greinin sem við þekkjum sem skapar auðvitað bæði störf í því sem við teljum að lúti að listum og menningu en líka fjölmörg afleidd störf sem lýtur að þjónustu við kvikmyndagerð og síðan auðvitað

þeirra sem starfa í þessum geira sem nálguðust nokkra ráðherra hæstvirtrar síðustu ríkisstjórnar um það hvort skoða mætti í raun og veru hagræn áhrif af þessum greinum birt var úttekt sem var svona fyrsta úttekt sem benti til þess að veltan af þessum greinum væri talsvert meiri en menn hefðu áttað sig á það var sú úttekt sem kynnt var sem sagt tvö þúsund og tíu sýndi að þessar greinar hefðu velt tæpum hundrað níutíu milljörðum árið tvö þúsund og níu

verkefni sem var í raun og veru algjör frumkvöðlavinna og þarna var fengið fólk sem hefur bæði þekkingu á viðskiptum og hagfræði en líka hinum skapandi greinum til að vinna þessa úttekt og miðuðu við staðla frá unesco við gerð þessarar úttektar það sem kannski mestu skiptir var að skyndilega rann upp fyrir fólki að þó að ýmsir fræðimenn og ég nefndi nú sérstaklega ágúst einarsson fyrrverandi háttvirtan þingmann og prófessor sem hafði fjallað talsvert bæði um skapandi greinar og ekki síst um kvikmyndagerð það má segja að þessi úttekt hafi kannski svolítið

munaður sem megi jafnvel skera niður þegar illa árar ég er raunar þeirrar skoðunar alveg óháð atvinnugildi lista og menningar að samfélagslegt gildi þeirra sé slíkt að þær séu einmitt ekki munaður þær séu ekki minnst nauðsynlegar þegar kreppa gengur yfir það sást nú til að mynda á íslandi árið tvö þúsund og níu

líklega hvað gerðist annað við byrjuðum ekki bara að borða slátur og prjóna peysur sem var líka talsvert gert af heldur hefur aldrei verið jafnmikil ásókn í menningu það var metaðsókn í leikhús metaðsókn á tónleika viðskiptum á bókasöfnum fjölgaði og fleiri sungu í kór en nokkru sinni fyrr þannig að það var dálítið merkilegt þetta var rannsakað í þátttökukönnun sem heitir menningarvogin og benti til þess einmitt að þörf fólks fyrir andlegt fóður væri ekki síst mikil á krepputímum þessi tillaga hins vegar kannski horfir ekki á samfélagslega gildið heldur snýst um atvinnusköpunina og efnahagslegt gildi eins og kunnugt var og við þráttuðum nú talsvert og þrættum um fjárfestingaráætlunina hér í tengslum við fjárlög þar sem fjárfestingaráætlunina var nú að miklu leyti því miður slegin af ný ríkisstjórn ákvað líka þá að hverfa frá ákveðinni tekjuöflun sem var undirstaða og ég nefni þetta sérstaka veiðigjald sem dæmi þar

en að menn vilji leggja talsverða áherslu á skapandi greinar ég heyrði hæstvirtan forsætisráðherra ræða það sérstaklega í áramótaávarpi sínu svo dæmi sé tekið því leggjum við til þessa tillögu ekki síst af því að við viljum minna á alla þá vinnu sem er búið að vinna það er óþarfi og mér finnst það því miður vera of mikið einkenni á íslenskri stjórnmálamenningu að öllu sé rutt til hliðar bara af því að einhver annar gerði það það er engin á þörf á því ef við bara ákveðum að við getum öll sameinast um eitthvað þá eigum við ekki að ryðja því til hliðar hér hefur verið unnin mikil vinna því að í kjölfar þessarar úttektar á hagrænum áhrifum skapandi greina var ráðist í mikla stefnumótun sem snerist fyrst og fremst um það hvernig aðkomu hins opinbera væri háttað að hinum skapandi greinum og hvernig hún mætti vera betri það var sem sagt sú skýrsla sem heitir skapandi greinar sýn til framtíðar margt áhugavert sem hefur komið þar í ljós til að mynda að sú grein sem er kannski hvað mest sóknarfæri í hönnun fær hvað minnsta opinbera styrki þar er hægt að skoða hvernig við getum eflt þá grein með bara mjög einföldum og í raun og veru ódýrum aðgerðum svo dæmi sé tekið við sjáum líka að það er auðvitað það eru skapandi greinar víðar en koma fram í þessari skýrslu og ég vil þá sérstaklega nefna tölvuleikjaiðnaðinn sem hefur blómstrað í raun og veru ekki kannski vegna opinberra styrkja því að hann þiggur þá ekki en vegna þess að hér hefur verið fólk sem hefur getað unnið innan tölvuleikjageirans og haft menntun á því sviði bæði í myndlist og sögugerð og öðru slíku en þar hefur líka skipt máli að hafa þá umhverfi sem hið opinbera skapar því að aðkoma hins opinbera snýst auðvitað ekki bara um styrki aðkoma hins opinbera snýst líka til að mynda um skattalegt umhverfi skattalega hvata og fleira slíkt þessu héldum við öllu til haga á sínum tíma og eitt af því sem var gert til að mynda var að

horfið frá þeim áætlunum að hverfa alveg frá þeim endurgreiðslum til nýsköpunarfyrirtækja vegna rannsókna og þróunar þannig að það sem við erum að gera hér og teljum að umræðan skipti þar máli er að leggja það til að það verði teknar upp að nýju forsendur og hugmyndafræði fjárfestingaráætlunar fyrri ríkisstjórnar að því sem lýtur að skapandi greinum við heyrum að bæði forsætisráðherra og öðrum frammámönnum í stjórnarflokkunum hefur orðið tíðrætt um þessa atvinnugrein og við viljum þá minna á þá stefnumótun sem þegar er búið að vinna með geiranum með samtökum hinna skapandi greina til að mynda sem eru ný og öflug samtök fólk sem lifir og hrærist í þessum geira og minna á að það er hægt að eiga það samtal áfram af því að stundum vill það nú brenna við að stjórnvöld ákveða einhverjar leiðir og hvaða leiðir séu bestar án þess kannski að eiga endilega samtal við þá sem leiðirnar eiga að þjóna á það viljum við minna þannig að við leggjum það til að hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra verði falið að leggja fram áætlun til þriggja ára því að þessar greinar þurfa stöðugleika eins og aðrar atvinnugreinar það skiptir máli að þar geti fólk reitt sig á hvað er fram undan því að þetta eru yfirleitt verkefni sem taka lengri tíma en bara nokkra mánuði og að á þeirri vinnu sem þegar hefur verið unnin verði byggt ég á ekki von á öðru miðað við umræðuna en að það gangi vel í mig var hringt eftir sjónvarpsþáttinn kryddsíld sem er á stöð tvö og glaðst sérstaklega yfir því að þegar viðkomandi hafði kveikt á tækinu sátum við formenn stjórnmálaflokkanna og körpuðum um skapandi greinar sá aðili sagði mikið gleðst ég að skapandi greinar séu komnar á það stig að þetta sé orðið aðalefnið í umræðuþættinum á gamlárskvöld eigum við ekki bara að gleðjast yfir því og ákveða þá líka úr því að okkur öllum er umhugað um framgang þessar atvinnugreinar

umræðu verði tillögunni vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar